Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, finalement vous écoutez parfois les socialistes puisque vous allez proposer une taxation des transactions financières et des Alors écoutez nous encore un peu plus et mobilisez votre Commission pour que le pouvoir d'initiative communautaire soit mis au service d'une lutte efficace contre l'évasion fiscale plutôt que de laisser chacun des États membres négocier bilatéralement des accords avec la Suisse. Puis, écoutez nous aussi sur la question sociale car, avouez le, ce matin vous avez été un peu bref. Qu'avez vous dit d'une initiative dans le domaine de la restructuration des entreprises? Nous attendons des propositions fortes dans beaucoup de domaines où, manifestement, vous avez du mal à convaincre les États membres. Or, c'est votre mission et votre rôle.